Madame la Présidente, j'espère que la résolution que nous voterons demain sur la Libye, et qui est largement consensuelle, sera aussi pertinente que celle que nous avions votée il y six mois ici même, et dont la plupart des dispositions se sont révélées tout à fait justes. La condamnation et la sanction du régime de Kadhafi, la mise en œuvre du principe de la responsabilité de protéger les populations civiles, au besoin par l'usage de la force militaire, la reconnaissance de la légitimité du Conseil national de transition toutes ces dispositions ont été votées ici, avant même d'être discutées en Conseil européen ou appliquées par les États membres. Elles ont constitué la colonne vertébrale de l'action de la communauté internationale. Il convient de rendre hommage à tous les pays, et singulièrement aux pays européens et ils sont nombreux qui se sont résolument engagés, diplomatiquement et militairement, pour assister la population libyenne dans son aspiration à la liberté.

Six mois plus tard, il faut évidemment se garder de tout enthousiasme excessif, d'une part parce que même si le règne de Kadhafi est terminé, le conflit, lui, ne l'est pas, et d'autre part parce que les défis de la transition qui s'amorce sont immenses et loin d'être gagnés. C'est pourquoi l'Union européenne doit jouer sans tarder un rôle majeur dans cette phase délicate. Aux côtés des autres acteurs internationaux, nous devons très vite proposer une assistance et un soutien qui aillent au delà de l'effort humanitaire déjà consenti et qui devront se concentrer prioritairement sur l'accompagnement des mouvements civiques, la mise en place des institutions et la structuration du secteur de la sécurité. Cet effort important devra se fonder avant toute chose sur un principe clair c'est aux Libyens eux mêmes qu'il revient de conduire cette transition, et personne ne doit, même avec les meilleures intentions du monde, se substituer aux aspirations souveraines du peuple libyen.